Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la BEI, cher Werner Hoyer, Mesdames et Messieurs les députés, l'enjeu de notre discussion aujourd'hui tient en un chiffre.

L'Union européenne doit impérativement combler ce déficit pour renouer avec une croissance plus robuste et pour renforcer sa compétitivité mondiale. C'est tout l'objet du plan d'investissement pour l'Europe.

Le plan d'investissement a connu une vraie montée en puissance ces derniers mois depuis l'entrée en vigueur du règlement EFSI, il y a moins d'un an. Le nombre de projets ainsi que leur couverture géographique et leur répartition sectorielle n'ont cessé de progresser. Je veux dire ici que le groupe BEI et la BEI elle même, le Fonds européen d'investissement ont approuvé plus de 200 opérations bénéficiant de la garantie EFSI dans vingt cinq États membres.

Je me concentrerai particulièrement dans ce propos introductif sur trois des aspects détaillés dans vos travaux, à savoir l'appui aux PME, les aspects fiscaux et les actions extérieures.

La Commission construit actuellement un portail électronique de projets d'investissement européens conçu pour être d'usage facile. Ce portail offrira aux projets d'investissement une visibilité auprès d'investisseurs internationaux potentiels. De même, en collaboration avec la BEI, nous avons également mis en place une plateforme européenne de conseil en investissement, opérationnelle depuis septembre 2015, qui offre aux porteurs de projets un point d'entrée unique en matière d'assistance technique ou de conseil. Votre rapport évoque longuement le rôle des PME, principale source de croissance et d'emploi en Europe.

D'abord, un quart des investissements nouveaux générés par l'EFSI bénéficiera aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire.

Cela veut dire, en effet, que ce plan n'est pas un plan grandes entreprises ou un plan infrastructures, c'est un plan qui est tourné vers toute l'économie européenne. Sous le volet PME de l'EFSI c'est ma deuxième réflexion l'accès au financement pour les PME s'est significativement amélioré grâce à des outils comme COSME, comme InnovFin, et, plus récemment, la facilité de garantie du programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation sociale. Le mandat de la BEI concernant le capital risque a également été élargi.

En janvier 2016, la Commission, vous le savez, a adopté un nouveau paquet contre l'évasion fiscale, qui contient des propositions en faveur d'une action plus forte à l'échelle de l'Union contre la fraude et l'évasion fiscales. Dans ce contexte, la Commission suit de près les évolutions en cours de la politique de la BEI en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

Cela permet à la banque de promouvoir la transparence et l'efficacité fiscale aux côtés de la Commission.

Nous établirons d'ici fin 2016 un rapport d'évaluation à mi mandat, qui permettra de mesurer la mise en œuvre globale du mandat extérieur en cours et d'envisager une proposition de la Commission pour une mise à jour de la décision du Parlement et du Conseil sur le mandat extérieur. En particulier, il s'agira de mesurer la cohérence de ce mandat avec la politique extérieure de l'Union et le contexte géopolitique. Cette révision du mandat sera aussi l'occasion d'analyser l'activation éventuelle du montant optionnel de trois milliards d'euros. Dans le même temps, la BEI intègre ses opérations dans un cadre plus large qui favorise les complémentarités. C'est notamment le cas de la crise des réfugiés nous en parlons très souvent avec Werner et je sais l'importance, la taille, le rôle de la BEI et son implication en la matière. Même si nous sommes conscients tous les deux des limites du mandat de la BEI, nous apprécions sa volonté de prendre part au développement des moyens communautaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Je terminerai en évoquant un point de méthodologie. La Commission salue bien sûr l'approbation en 2015 de la nouvelle politique de transparence de la BEI. La transparence, l'ouverture, la responsabilité sont des concepts clés pour l'Union européenne.

L'investissement est toujours le maillon faible de la croissance européenne. Pour la Commission, et pour les Européens d'ailleurs, ce rebond est d'une importance capitale.

Nous partageons donc la détermination de cette Assemblée à matérialiser, à accroître encore ce rebond.